Panie Przewodniczący! Ostatnie kilka miesięcy można uznać za niezwykle istotne dla przyszłości Bałkanów Zachodnich. Obszar, który jeszcze do niedawna był źródłem nieustannej troski Europy, zaczyna się powoli stabilizować. Po raz kolejny widać, jak skuteczna jest unijna polityka rozszerzeniowa. Sama perspektywa członkostwa powoduje, iż państwa tego obszaru podejmują ogromny wysiłek, próbując dostosować swoje prawodawstwo i gospodarkę do reguł obowiązujących we Wspólnocie. Oczywiście robią to mniej lub bardziej skutecznie, ale trzeba docenić ogromną determinację w chęci przezwyciężania istniejących trudności. Jest to szczególnie widoczne w przypadku Serbii. Państwo to doświadczone latami wojen, blokad gospodarczych, nieudolnych i autorytarnych rządów zaczyna przechodzić pozytywną ewolucję. Sam fakt, iż udało się w kompromisowy sposób uregulować stosunki z Kosowem, pokazuje determinację tamtejszych polityków w utrzymaniu europejskiej drogi. Dlatego też Belgrad powinien poczuć nasze wyraźne wsparcie, powinien dostrzec, że doceniamy wysiłek, który jest podejmowany. Jest to szczególnie istotne teraz, kiedy kryzys gospodarczy dotyka tamtejsze społeczeństwo i widać wzrastającą frustrację i zniechęcenie.